Seit die EU vor über 40 Jahren Beziehungen zur Volksrepublik China aufgenommen hat, haben sich beide Partner fundamental geändert. Seit zum letzten Mal vor zehn Jahren eine China Strategie vorgelegt wurde, hat sich ebenfalls vieles gewandelt. Die europäische China Strategie muss diese Veränderungen abbilden. Es gibt nur ein Grundgesetz, das sich nicht ändert Wir sind zur Kooperation verurteilt, weil wir in einer immer enger verflochtenen Welt zusammenleben und die internationalen Probleme gemeinsam angehen müssen, wenn wir sie überhaupt lösen wollen. Aber diese Kooperation muss durchaus nach unseren Werten und Interessen gestaltet werden. Im außenpolitischen Bereich stellen wir fest China hat nicht nur die Ambition, asiatische Hegemonialmacht zu sein, sondern immer deutlicher die Ambition, zu einer global dominierenden Macht aufzusteigen, die sich keineswegs unbedingt an das uns so wertvolle Prinzip des Multilateralismus halten will. In wirtschaftlichen Beziehungen gibt es einen neuen Ton. Es gibt mehr Konflikte, als wir früher hatten das ist schon angesprochen worden und nicht jeder Win Win Vorschlag, der von chinesischer Seite präsentiert wird, ist so gestaltet, dass nicht am Schluss, wenn man nicht aufpasst, die chinesische Seite zweimal gewinnt. Auch da müssen wir neu hinschauen. Was die geistigen Beziehungen betrifft, würde ich sagen Das ist am schwierigsten, denn in China breitet sich gerade eine antiwestliche Stimmung aus, die wird sogar aktiv gefördert.

Wir müssen deswegen als Europäische Union eine gemeinsame Chinapolitik entwickeln, die allen diesen Dimensionen gerecht wird.